Madame la Présidente, après la participation et le succès électoral de Sortu, la preuve a été faite que l'expression politique du mouvement basque est bien la bonne voie.

Il y a tout juste deux semaines, une commission internationale de vérification a été créée, chargée d'évaluer et de contrôler le cessez le feu déclaré par l'organisation ETA, elle même décidée à collaborer avec cette commission.

Chers collègues, en tant qu'Européens, nous avons une responsabilité à mettre tout en œuvre, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre le dernier conflit au sein de l'Union européenne.